Madame la Commissaire, Madame la Présidente, en tant que rapporteur sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne pour l'année 2016, mon objectif premier est de m'assurer que l'argent public venu des contribuables est correctement utilisé au sein de l'Union européenne. La bonne gestion des dépenses publiques et la protection des intérêts financiers de l'Union doivent être notre priorité. Pour l'année 2016, les résultats obtenus en matière de protection des intérêts financiers, de lutte contre la fraude, sont globalement positifs. L'adoption de la directive sur la protection des intérêts financiers et la création prochaine d'un parquet européen sont deux succès qui méritent d'être mis en avant. Ces avancées nous permettront de mieux protéger l'argent et les intérêts des contribuables européens et de faciliter le recouvrement des fonds de l'Union frauduleusement utilisés.

2015. Malheureusement, le nombre encore très important d'irrégularités constatées dans les domaines du développement rural, de la politique de cohésion et de la pêche m'inquiète profondément. J'espère sincèrement que la simplification des règles administratives annoncée permettra de réduire le nombre d'irrégularités non frauduleuses, de détecter les cas frauduleux et d'améliorer l'accès des bénéficiaires aux fonds de l'Union. Ensuite, je souhaite revenir sur certains aspects spécifiques de mon rapport. Premièrement, je considère que la sous évaluation des droits de douane sur des produits chinois constitue la question politique majeure de ce rapport. Comme vous le savez, entre 2013 et 2016, des importations chinoises de vêtements et de chaussures destinées au marché noir ont été sous évaluées à leur entrée au Royaume Uni.

Madame la Commissaire, je tiens à saluer le lancement de cette procédure. Selon moi, le recouvrement de ce manque à gagner, doit absolument être évoqué dans le cadre des négociations budgétaires du Brexit. Le groupe socialiste et démocrate y veillera tout particulièrement.

J'encourage également la Commission européenne et les États membres à adopter des mesures pour protéger la confidentialité des sources d'information afin de prévenir toute action discriminatoire ou menace vis à vis des lanceurs d'alerte. Troisièmement et dernièrement, j'aimerais revenir plus amplement sur notre combat contre le commerce illicite des produits du tabac.

Les conséquences sont bien évidemment sanitaires et en tant que vice président de la commission de l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire, je tiens à souligner que les cigarettes contrefaites ou de contrebande sont moins chères, plus facilement accessibles pour les jeunes et plus dangereuses. L'éradication du commerce illicite du tabac entraînerait une baisse de la consommation de 2 Face à ce défi concernant la lutte contre ce commerce illicite, nous devons mettre en œuvre une stratégie globale pour lutter efficacement contre ce commerce illicite du tabac.